Przedstawione sprawozdanie jest wynikiem niezwykle trudnych negocjacji i niezwykle trudnym kompromisem, który niestety był i jest podważany na tej sali.

W kontekście rozmów o wolnym handlu jest to szczególnie ważne, jeszcze ważniejsze niż zwykle. Totalna dekarbonizacja, która pojawia się w sprawozdaniu, jest jednym z europejskich zabobonów, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością energetyczną również u nas, w naszej części świata.

Stąd dyskryminacja polityczna paliw kopalnych jest nie tylko mało realistyczna, ale również przynosi bardzo niekorzystne konsekwencje dla naszego przemysłu, blokuje konieczne inwestycje w energetyce, pozbawia rynek koniecznej stabilności i w końcu jest głównym powodem, dla którego energia w Europie jest najdroższa na świecie.